Das Anliegen von Astrid Lulling und einigen anderen Kolleginnen und Kollegen ist, dass die Superabgabe abgeschafft werden soll oder reduziert werden soll.

Wir haben die Regelung bis 2015, und es gibt Milcherzeuger, die haben in den letzten Monaten noch Geld ausgegeben, um Quoten zu kaufen. Die würden wir bestrafen, wenn wir jetzt das ganze System unterlaufen. Wir müssen schon Vertragssicherheit geben. Und die Vertragssicherheit ist, dass der Zustand bis 2015 so bleibt, wie er ist, nämlich, dass die Quote ihre Wirkung soweit sie noch eine hat wenigstens beibehält. Wir müssen aber über Marktmaßnahmen nachdenken, was wir nach 2015 machen.